Najlepša hvala za besedo. Skoraj eno leto je minilo, odkar je državni svet v državni zbor vložil predlog zakona vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz. Predlog zakona določa, da se vrnejo denarna sredstva, ki so bila nakazana iz bančnih računov v Sloveniji, na račune v države, ki imajo položaj davčnih oaz. In sicer so zavezanci dolžni v proračun Slovenije vrniti dvajset odstotkov dejansko nakazanih sredstev od leta od petindvajsetega šestega tisoč devetsto enaindevetdeset do uveljavitve zakona. Po Po uveljavitvi zakona pa so zavezanci dolžni povrniti dvaindvajset odstotkov nakazanih sredstev. V Slovenski demokratski stranki verjamemo v pozitiven namen vloženega zakona, ne moremo pa mimo dejstva, da predlog zakona z retroaktivnostjo pomeni neskladnost z ustavo. Prav tako se ne moremo strinjati s predlogom v točki, da se naloži dvajset odstotkov plačila za izvedene transakcije v davčne oaze vsem, ne glede na to, ali je šlo za pravno dopustno nakazilo, ki ni predstavljalo izogibanje plačila davka, ali ne. Zaradi izpostavljenega v Slovenski demokratski stranki predloga zakona ne podpiramo, pri glasovanju pa se bomo vzdržali. Hvala.